herra forseti ég vil gera athugasemd við orð síðasta ræðumanns þetta er aðgerðaáætlun þetta er þingsályktun um aðgerðaáætlun ef maður er með aðgerðaáætlun er maður með einhverjar dagsetningar sem jú eru hérna og framgang málanna ég lærði bara verkefnisstjórn í vetur en ég held að hann mundi ekki fá mjög góða einkunn fyrir svona skýrslugjöf þegar kemur að aðgerðaáætlun sem ætti að fylgja góðum reglum þegar kemur að verkefnisstjórn um skýrslugjöf í einu mikilvægasta verkefni landsins